forseti vill tilkynna að borist hafa fjögur bréf um frestun á því að skrifleg svör berist við fyrirspurnum frá efnahags og viðskiptaráðuneyti skriflegt var við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð níutíu og níu um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja frá eygló harðardóttur upplýst er að tafir verða enn á svari þar sem verið er að afla upplýsinga gert er ráð fyrir að svari berist eigi síðar en tuttugasta og níunda mars næstkomandi skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð og fjórtán um

eigi síðar en þrítugasta mars næstkomandi frá mennta og menningarmálaráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð og tíu um nefndir ráð og verkstjórnir og starfshópa frá vigdísi hauksdóttur upplýst er að enn eru tafir á svari en þess vænst að það muni berast eigi síðar en tuttugasta og níunda mars frá velferðarráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð tuttugu og fjögur um bifreiðamál hreyfihamlaðra og félagslega aðstoð frá kristjáni þór júlíussyni þar eð enn ef verið að afla upplýsinga og nauðsynlegra gagna er þess farið á leit við forseta alþingis að veittur verði frestur til fjórða apríl næstkomandi til að svara fyrirspurninni sá frestur er veittur